Es un lastre para la economía, para la democracia y para la equidad social.

Hay algunos párrafos de este informe que son de puro sentido común. Sin embargo, como española y miembro de este Parlamento, no puedo más que sentir vergüenza cuando pretendemos dar lecciones a terceros países. El informe señala a los países del sur, pero se olvida de que el 70 de la evasión fiscal en el mundo proviene de las multinacionales, esas grandes amigas de la política comercial de la Unión Europea. Por cierto, recuerdo que en este Parlamento hay un comisario involucrado en uno de los mayores casos de corrupción de todo el mundo los papeles de Panamá. No estamos para dar lecciones a nadie y deberíamos ser bastante menos hipócritas.